Señor presidente, señora alta representante, señorías, quisiera, en primer lugar, reconocer y saludar el trabajo de nuestros ponentes, los señores McAllister y Gahler. Creo que si hay una conclusión que se puede extraer de los dos informes es que en estos tiempos de incertidumbre —como nos lo decía la alta representante— ningún Estado miembro puede por sí mismo resolver los retos que tenemos por delante. Esta tarde abordaremos también la situación del acuerdo nuclear con Irán o la decisión de los Estados Unidos de trasladar su embajada en Israel. Quiero decir con esto que esta misma tesis vale para los Estados miembros de la Unión Europea y para el resto del mundo. Hoy, el unilateralismo, incluido el de los más prósperos o el de los más poderosos, es un sueño completamente imposible. Creo que el camino a seguir es la recomendación que nos hace el señor McAllister en su informe tenemos que hacer un diagnóstico compartido y un diagnóstico lúcido de los retos y de la nueva configuración de las amenazas, especialmente de la guerra híbrida con su dimensión cibernética. Tenemos que profundizar y consolidar el proyecto de Unión Europea a través del desarrollo de nuevas capacidades —la felicito, señora alta representante, por los proyectos que ha puesto encima de la mesa, fundamentalmente por la estrategia de cooperación reforzada—, y al mismo tiempo reforzar nuestras alianzas con los socios estratégicos y con

Y creo que —como usted decía muy bien, señora Mogherini— no tenemos que dormirnos en los laureles, aunque sean merecidos, sino que nos queda todavía mucho por hacer.